Señora presidenta, señor vicepresidente Ansip, queridos colegas, vamos a votar hoy la nueva regulación europea sobre comunicaciones electrónicas. La última es del año 2009 y, desde entonces, se han producido cambios tecnológicos extraordinarios, cambios que han afectado a los modelos de negocio, a los intereses de los usuarios, a las experiencias también de los propios consumidores y que han transformado absolutamente el panorama de las comunicaciones electrónicas. Hay que empezar diciendo que la conectividad ha sido siempre la precondición, la condición necesaria para los avances extraordinarios que se han conocido en la humanidad, sobre todo en el siglo XX de mano de la tecnología. Pensemos, por ejemplo, en qué situación estaríamos si no hubiera habido una infraestructura de carreteras, de ferrocarriles, de radio, de telefonía o de transporte aéreo seguro que la situación de nuestra economía y el desarrollo de nuestra sociedad sería muy, muy distinta. Hoy estamos en una situación similar, donde la conectividad es una condición necesaria y urgente para que la Unión Europea pueda aprovechar el potencial de las tecnologías digitales más avanzadas, como internet de las cosas, big data inteligencia artificial, robótica, computación cuántica y un largo etcétera. Son tecnologías que se están abriendo paso, que se están abriendo camino de una manera extraordinaria, a una velocidad muy, muy elevada y están a la espera de contar con la capacidad de conexión que necesitan para poder desarrollarse plenamente y así desplegar todo su potencial de nuevas oportunidades para la economía y la sociedad. Pensemos en las posibilidades de desarrollo del 5G que puede ofrecernos para el futuro —para un futuro muy cercano— como, por ejemplo realizar intervenciones quirúrgicas a larga distancia los trabajos de alto riesgo que se pueden realizar desde un lugar seguro o para los propios agricultores, para el sector de la agricultura, que, obteniendo datos en tiempos reales, pueden mejorar muchísimo las explotaciones agrarias. Por todas estas razones, el nuevo marco regulatorio, además del mercado digital, refuerza y sitúa la conectividad como espina dorsal de esta regulación del mercado de las comunicaciones electrónicas. Incluye una serie de medidas para ello, medidas que van a atraer la inversión, a hacer más atractiva la inversión, como los modelos de coinversión, una mejor y más armonizada gestión del espectro radioeléctrico, mejorando la duración de las licencias con una duración mínima, por ejemplo, de veinte años. El Código obliga además a todos los Estados miembros a liberar y permitir el uso de las conocidas bandas 5G antes del final de 2020 y, en la protección de los consumidores, establece y mejora los servicios de emergencia, dando más oportunidades de localización en caso de catástrofe, además de introducir una reducción muy significativa de las llamadas paneuropeas, de las llamadas intraeuropeas, lo que, después de la desaparición de los costes del roaming es una muy buena noticia también para los ciudadanos. En suma, el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas está destinado a desempeñar un papel fundamental en la digitalización de Europa y lo hace poniendo la conectividad en su corazón.